Per questo l'OMC deve funzionare e assicurare a tutti un commercio giusto e basato su regole chiare. L'OMC necessita innegabilmente un rinnovo che metta al centro i cittadini, ma questo non può avvenire senza il contributo essenziale degli Stati Uniti, che invece stanno lavorando sistematicamente per indebolirlo o asservirlo ai loro interessi di parte. I diritti e il commercio corrono sullo stesso binario e, se l'OMC comincia a fare il lavoro sporco degli americani e a mettere in dubbio il pericolo di usare cadmio, glifosato e ormoni nei prodotti alimentari, allora resteremo immobili a guardare grandi paesi come Stati Uniti o Cina a distruggere le nostre leggi.